Zdokonalenie európskeho systému národných a regionálnych účtov má preto prispieť k skvalitneniu a sprehľadneniu tak, aby štatistické sledovanie, hospodárenie a hodnotenie ekonomiky krajín bolo v súlade s ich hospodárskou skutočnosťou. Z pohľadu reálneho hodnotenia hospodárskeho stavu Únie je potrebné, aby členské štáty poskytovali o svojom hospodárení dôveryhodné, porovnateľné a aktuálne štatistické údaje spracované podľa jednotnej metodiky platnej v Európskej únii. Aj preto považujem za potrebné podporiť požiadavku obsiahnutú v predloženej správe, aby Komisia upravila program zasielania údajov uvedených v prílohe B, ktorý v navrhnutej podobe nespĺňa parametre jednoduchosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti.